Zároveň však narážame na problémy pri čerpaní alokovaných zdrojov. Potreba zvýšiť efektivitu pri používaní týchto zdrojov často vyústi do ďalšieho nárastu byrokracie, ktorý ďalej brzdí čerpanie prostriedkov. Pritom moja krajina pre svoj rozvoj tieto prostriedky veľmi potrebuje.

Skutočná európska jednota je možná len vtedy, keď odstránime často priepastné rozdiely medzi novými a starými členskými krajinami.